Szanowna Pani Przewodnicząca!

Dużo mówiła Pani o solidarności, o ochronie godności miejsc pracy.

Mówiła Pani też o równości szans rozwoju, ale jednocześnie zgłasza pani pomysł zwiększenia, przyspieszenia redukcji CO2 do 2030 r., co wyklucza całe regiony i wielu, wielu Europejczyków z szansy na to, żeby właśnie taką godną pracę mieć. Trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi. To jest konieczne. Ale trzeba to robić racjonalnie. Druga kwestia, do której chcę się odnieść i która, mam nadzieję, również zostanie przez Komisję uwzględniona, a przynajmniej pochylicie się, a bardzo proszę, żeby Pani Przewodnicząca przede wszystkim nad tym się pochyliła to, by fake newsy nie stawały się podstawą walki z praworządnością w poszczególnych krajach, bo tak właśnie stało się między innymi w przypadku Polski oskarżanej o to, że